Herr Präsident, Herr Kommissar, liebe Frau Staatssekretärin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Zum achten Mal in Folge verweigert das Europäische Parlament aller Voraussicht nach dem Europäischen Rat und dem Rat der Europäischen Union die Entlastung.

Bei der Entlastung geht es aber darum, dass alle EU Institutionen vor der Bürgerschaft Rechenschaft ablegen, wie sie mit ihren Steuergeldern umgehen. Die Information über den Haushalt und die Tätigkeiten des Rats kann man in den jährlichen Berichten nachlesen. Das ist aber nicht genug. Die Zahlen müssen für die Bürgerschaft verständlich und nachvollziehbar sein. Wenn das im Jahresbericht nicht der Fall ist, dann muss im Rahmen der Entlastung für Klarheit gesorgt werden. Was unterscheidet bitte den Rat von den anderen EU Institutionen und deren Pflicht zur Transparenz bei der Mittelverwendung? Ich begrüße ausdrücklich die Gespräche zwischen Rat und Parlament und hoffe auf eine baldige Einigung, aber dabei muss das Prinzip, dass das Europäische Parlament als einzige direkt gewählte Kammer die Entlastungshoheit hat, schon Berücksichtigung finden. Aber ich würde mich sehr freuen, wenn ich als Berichterstatter für die Entlastung des Rats für das Haushaltsjahr 2017 auf einer neuen gemeinsamen Arbeitsgrundlage zum ersten Mal seit acht Jahren die Entlastung des Rats empfehlen könnte.